hvala predsedujoči. spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj ta zgodba o ustanovitvi tega demografskega sklada se nekako vleče kot zgodba o tisti jari kači. Leta in leta se tem razpravlja, kljub temu da dam demografski kazalci jasno kažejo, da je nadaljevanje trendov, kjer se veča število starejših na eni strani, in pa na drugi sta manjše število delovno sposobnih prebivalcev in da se ta trend bojo še v naslednjih letih še bistveno bolj neugodni. nismo edini. S tem, te probleme imajo tudi ostale države, vendar so se tega problema resneje lotili oziroma so se tega zaveda že kar nekaj let pred nami, tako da imajo že številne različne sklade ki naj bi zagotavljali v bodočnosti neke dodatne vire za izplačevanje nekih dostojnih pokojnin. jaz sem se zavedam jaz sem si tega problema, zato sem tudi ob nastopu funkcije, ker imaš kot novopečeni poslanec sto vprašanj Eno izmed njih je bilo tudi moje vprašanje, zakaj, kaj je razlog, da se ta Zakon o tem demografskem skladu že leta in leta o njem pogovarja, stvari se pa nič ne premaknejo, no. Zdaj moreč, da nekega pravega odgovora nisem dobil oziroma še najbolj bi ta odgovor lahko strnil v to, da se mi razlaga, da gre to v bistvu z do teh razlogov tudi zato, da gre to v bistvu za neki prestiž, se prav, kdo je pravi zastopnik upokojencev in seveda v končni fazi, kdo si bo tudi pripel neko medaljo za sprejem tega zakona . To moram reči, da je zame absurd, katerega še tudi danes, pa bomo že skoraj leto dni v tem parlamentu, zelo težko sprejmem. se pa z njim, bi rekel, nekako sedaj srečujem tudi v praksi, tule pri delu v samem Državnem zboru. predvsem, da se, da tem smislu pogledam, ko se nekateri, posamezne stranke med sabo deklarirajo in se imajo za edine, ne vem, prave borce, zastopnike populacije upokojencev. tule naj samo še par mesecev nazaj zgodbo o tem, kdo bo lovil v bazenu šeststo dvajset tisočih upokojencev, ne. upokojenci niso, spoštovane kolegice in kolegi, od nikogar. To so naši starši, naši stari starši, svojci, sosedje, znanci, ki pa od nas pričakujejo, da jim bomo omogočili en sistem nekih pokojnin , ki bo, ki bo omogočil neko dostojno življenje tudi v, bi rekel, v starosti svojega življenja . lanske volitve, so jasno pokazale, da imajo tudi, tudi populacijo upokojencev neki zgodovinski spomin. obljube nekaterih ne vem, ki so leta v tem hramu, pa so obljubljali tudi tisoč evrov pokojnine, so žal danes za vse, za večino upokojencev le znanstvena fantastika. In lansko leto se je tudi izkazalo, da tudi, ne vem, tudi zvezdniška ekipa nekih košarkaških strokovnjakov ni garant, da se bo upokojencem godilo kaj bolje. Račun seveda da so izstavili lansko leto na volitvah . kot tudi ostali kolegice in kolegi se tudi v SD-ju tedensko srečujemo s številnimi interesnimi skupinami, ki kljukajo na naša vrata in nekako se vse skupaj zaželijo, da se nam predstavijo svoje probleme in pa od nas pričakujejo, da jih bomo pomagali pri odpravi takšnih ali pa drugačnih krivic, in pa seveda čakujejo, da jim pomagamo tudi skozi zakonodajne postopke omogoči, da pridejo do, do neke ga poplačila za te njihove krivice. Žal med temi spoštovane kolegice in kolegi, ni upokojencev. ki se temi, ko smo že danes parkrat slišali, bornimi pokojninami ne zmorejo več sestavljati kraja s krajem . Jih je pa po ocenah, mislim, da sem tudi v tem Državnem zboru že parkrat slišal, cirka dvesto osemdeset tisoč takih, ki živi na pragu revščine. govorim, spoštovane kolegice in kolegi, o generaciji, ki je v končni fazi to družbo zgradila, ki, ki se ni pogovarjala dvajset let ali pa petindvajset let o tem ali pa naredila dvajset kilometrov železniških tirov, ampak je zavihala rokave in naredila komplet infrastrukturo, ki jo imamo danes v uporabi. Veliko večino še danes, spoštovani kolegice in kolegi. Pa naj si bo s področja cest, naj si bo s področja zdravstvenih domov, bolnic, šol, veliko večino tega, kar imamo pa še danes uporabljamo, je bilo zgrajeno prav tudi z odrekanjem te generacije, o kateri se danes pogovarjamo. Zdaj, predlagatelj je danes že parkrat omenil pa se med drugim hvalil, glej nas naš predlog pa podpira ZDUS. Kdo pa je danes ZDUS, spoštovane kolegice in kolegi? Ot šeststo dvajset tisoč upokojencev jih je dvesto tisoč članov. Predsednik ZDUS-a, z vsem dolžnim spoštovanjem, Jožeta Sušnika bolj skrbi svoj stolček, kot pa, bi rekel, neke resne resni problemi, ki jih imajo upokojenci . Resno. Tudi to opažam in nenazadnje on ima probleme, pa spet banaliziram, ne vem, o tem, kdo bo ustanovil pa kje se bo odvijal e festival za Tretje življenjsko obdobje. Bo to na tej lokaciji ali bo na oni ali se bo on podpisal kot ustanovitelj. To je tisto. Tu so generacije, ki že leta sedijo tam. Ki jih mora biti sram, ključno tudi z nami, ki sedimo tam noter, da smo pripeljali to generacijo upokojencev na tak nivo pa na to bedo, da morajo iskati pa da se preživljajo na Karitasu, na Rdečem križu, da ne bom rekel še kje. Ni nam , to nam sigurno ni v ponos. Zdaj za zadnje pokojninske reforme , ne. Kaj smo pa delali z zadnjimi pokojninskimi reformami? Z reformo SPIZ-a dva smo dosegli smo posebej predvsem v te pogoje. Dvignili smo, ne vem, upokojitveno te količnike na štiriindvajset let, deset let, iz osemdeset procentov smo šli zdaj na sedeminpetdeset procentov. Super ukrepi. zniževal smo že tako nizke nizke plače. Nismo pa se nič pogovarjali o novih virih, o stabilnosti teh virov in tisto, kar so tudi že nekateri kolegi in kolegice danes že opredelili. Zdaj minister za finance je, mislim, da kak mesec nazaj tudi v tem Državnem zboru omenil, da ki je ocenjeval vzdržnost tega pokojninskega sistema, da ocenjuje, da so te omenjene spremembe v SPIZ-a dva in pa vse ostalo, kar se je dogajalo, pripeljali tudi do tega, da imamo danes en sistem ki je vzdržen in ki bo vzdržen še nekaj časa, ne. verjamem, verjamem prebit skozi finančne kazalce. Ne vem. Se pa vprašam pa vključno z vami . A je ta sistem pa vzdržen za upokojence? Koliko časa ga bojo še vzdržali? ne vem, z vsakim tem nadaljnjim letom, vse bolj se mi zdi, da tonemo neko v brezno pa naj si bo morebiti okej, še ne tako z vidika upokojencev, ampak tudi mladih generacij. Tisto, o čemer se danes pogovarjamo, je predvsem stvar, ki se bo zadevala tudi naše otroke, naše vnuke. Ne. Kako pa je mnenje te mlajše, mlade generacije ? Zdaj, zaupanje teh mladih v ta sistem upokojevanja je na izredno nizki ravni, ne. Jaz, če jih boste vprašali, pa jih bo velika večina jih meni, da tako ali tako ne bojo dočakali nikoli penzije. Halo? Mlada generacija, pa ko se pogovarjamo na tak način o sistemu, ki naj bi temeljil na medgeneracijski solidarnosti. To nas mora, spoštovane kolegice in kolegi, res zaskrbeti. Pa jim verjamem. Jih tudi razumem, če samo skoš skoz številke pogledaš, zdajšnji sistem, a je vzdržen? Če bi bil vzdržen pa če bi se sfinanciral samo iz svojih virov, bi imeli danes upokojenci že tako nizke pokojnine, znižane še za dvajset procentov. Dvajset procentov namreč dajemo iz državnega proračuna. To je daleč od nekega vzdržnega pa dobrega sistema. jaz sem bil tudi sam vesel, da smo v , to našo koalicijsko pogodbo vnesli tudi sprejem zakona o tem demografskem skladu. In v kolikor bo sprejet, sem trdno prepričan, da bo to izmed, ena izmed pomembnejših projektov te koalicije. Zdaj nekako nam je bil že prikazan pred časom tudi neki časovni okvir. mislim, da je bila časovnica nekako to, da so v jesenskem delu leta predstavili osnutek in da naj bi se ta zakon šel v sprejem začetku naslednjega leta. zdaj, kaj jaz pričakujem od tega novega zakona? To je v prvi vrsti zagotovitev nekih trdnih, trajnih virov financiranja, za katere sem jaz trdno prepričan, da imamo tudi danes, kljub temu, da smo že večji del času družbenega premoženja sprivatizirali , da imamo še dovolj resursov, da tudi lahko to uspešno pokrijemo. Seveda so ta vir financiranja v bistvu samo en del tega zakona, tisto, kar sam ugotavljam, je tudi glede, ne, prakse, katastrofalne prakse upravljanja v tej naši državi, da so za mene izredno pomembni vzvodi tega upravljanja in nadzora nad delovanjem tega sklada. Preglednost, varnost stabilnost, ki naj bi zagotavljala neko kompetentno vodenje, seveda ne tistega, da bomo gledali spet ali bo naša, a bo vaša, ampak da bo, tukaj je bilo že danes parkrat omenili, da bo človek, ki bo kompetenten, da bo nadzor nad tem jasno, transparenten, da ne bo dvoma v delo tega sklada. Jaz upam, seveda sem večni optimist, da bomo nekje do tega prišli, saj nam nenazadnje drugega izhoda, spoštovane kolegice in kolegi, tudi nimamo . Zdaj, večkrat je bilo tudi danes s strani opozicije rečeno, da vlada zamuja s to zakonodajo. Tudi sam se strinjam, da smo zadnje dve seje niso bile glih nekaj vsebinsko polne nekih zakonov. ampak kolegice, kolegi vprašajte se tudi malo sami sep. A ste pripomogli kaj k temu, da bo kaj več časa? Parih mesecev tukaj triindvajset izrednih sej je bilo v tem Državnem zboru. Dobronamernih. Ne vem, bi se verjetno pridružil njeni dobronamernosti, ki je rekel premier Šarec. Tisto pa ravna zemlja in te zadeve. Tako da, Kot sem že omenil, aktivnosti koalicije na to temo Zakona o demografskem skladu so stekle, vidim tudi neke časovne okvire, zaradi vsega tega, kar sem pa tudi predstavil v stališču poslanske skupine, tega zakona, predloga danes ne bom podprl in pričakujem en korekten predlog s strani vlade. Hvala lepa.